Il faut aider la Tunisie, non par de belles paroles comme le fait le président Macron, mais par des actes. Il y va de notre intérêt car cette instabilité favorise la circulation des terroristes. Interpol vient de révéler que 50 djihadistes tunisiens ont accosté en Italie.

Cela confirme l'exactitude de l'analyse du Front national. L'aide économique aux pays instables est nécessaire mais elle ne suffit pas. Il faut dénoncer l'accord de Schengen et rétablir partout le contrôle par les États de leurs frontières nationales.